Nažalost, građani o institucijama Europske unije znaju vrlo malo i ako neka i jest u žarištu interesa, onda je to ovaj Parlament, a brojne se odluke donose očito na sasvim drugim mjestima. Hoću reći da je informiranje javnosti izuzetno važno i u uspostavi efikasnih odnosa između institucija Europske unije. Potrebno je uvesti institucionalne promjene koje će učvrstiti komunikacije, ali i međusobno poštovanje odluka, da se odluke u jednom tijelu ne ruše, u drugom tijelu bez ikakvog posebnog razloga, bez obrazloženja pa čak i bez obavijesti. Dijalog pismenim podnescima nije konstruktivan, niti ga netko želi, a ni ne treba nam baš previše. Europski parlament jedina je legalno izabrana institucija. Ostali su postavljeni. Mi bismo sada ovdje trebali odgovoriti na pitanje hoćemo li više Europe, demokratske Europe, ili je ovo dosta. Ako je dosta, pa prekinimo ovakve rasprave.